Zřejmě došlo pouze k nějakému omylu. Já bych chtěl ve své řeči vyzdvihnout práci obou zpravodajů a považuji ji za velmi přínosnou. Jestliže existuje téma, které je skutečně evropské ve zdravotnictví a ochraně veřejného zdraví, pak jsou to jistě transplantace. Tato norma je logickým a velmi vítaným krokem. Také velmi oceňuji, že zpravodajové vynechali ten etický rozměr, který samozřejmě bude nadále patřit do působnosti členských států. Jak zde již zaznělo, existuje rozdílný přístup, v mé zemi je např. zmiňovaný institut předpokládaného souhlasu. Některé země naopak vyžadují explicitní souhlas. Považuji to za základní stavební kámen, který může povýšit a rozšířit možnosti stávajícího Intertransplantu, a jestliže zde bylo řečeno, že to je zřejmě první norma po přijetí Lisabonské smlouvy, která může být přijata v prvním čtení, tak mě to těší. Ale ještě více mě těší, že je to téma, které je skutečně evropské.